Acest Parlament a discutat mult în ultima perioadă despre modul deficitar în care funcționează lanțul de aprovizionare cu alimente în Europa și chiar a aprobat un raport în acest sens. Am să dau câteva exemple făcute publice astăzi în România referitoare la prețurile în vamă ale produselor din importul intracomunitar și, comparativ, prețurile pe raftul magazinelor. Cartofii sunt importați cu un preț mediu de 15 eurocenți pe kilogram și ajung pe raft la 80 de cenți pe kilogram.

40. Este o situație aberantă, care trebuie oprită, iar soluțiile, cred, trebuie căutate de Comisia Europeană și de Parlamentul European.